Atunci de ce nu sunteți de acord că avem nevoie de un asemenea raport și o felicit și că avem nevoie de un program al Uniunii Europene prin care să putem să ajungem la ținta pe care ne o dorim și anume egalitate de șanse pentru femei în toate domeniile.